frú forseti ég ætla kannski að koma inn á það sem mér fannst vanta í þessa ágætu ræðu annars um utanríkismál mér fannst vanta umræður um hafréttarsvæði sem við stöndum í stríði við það er reyndar eitt svæði í viðbót þetta svokallaða jan mayen svæði þar sem við erum með samninga sem ég hefði reyndar talið að við þyrftum að endurskoða sem er kannski ekki auðvelt en sérstaklega finnst mér hafa vantað hver staða er í þessum málum sem snúa að hafréttarsáttmálanum eða réttara sagt hafréttarsáttmálinn hver er staða okkar á rockhall svæðinu og svalbarðasvæðinu og hvað er í gangi þar er verið að reyna að semja eða þurfum við að fara með þetta fyrir alþjóðhafréttindadómstólinn mig langar líka að koma aðeins inn á þróunaraðstoðina sem við erum að auka fjárframlög okkar í og að vissu leyti er það gott mál en áður en við gerum það er oft gott að líta

og á meðan í fjölskylduhjálp íslands koma íslenskar fjölskyldur það eru fjórtán hundruð fjölskyldur sem eru á skrá hjá fjölskylduhjálp íslands sem þurfa að fá mataraðstoð í hverjum mánuði og jafnvel í hverri viku það eru fleiri stofnanir hérna á íslandi eins og mæðrastyrksnefnd rauði krossinn og hjálparstofnun kirkjunnar sem eru að hjálpa íslendingum sem hafa ekki efni á að brauðfæða sig eða geta ekki brauðfætt sig á þeim kjörum sem íslenskt þjóðfélag býður þeim upp á þetta er fólk sem á undir högg að sækja þetta eru öryrkjar og þetta eru aldraðir sem eiga ekki lífeyrissjóði eða hafa lent einhverra hluta vegna út af kannski þessum svona venjulega vegi þó er mikið af fullorðnu fólki sem hefur ekki úr neinu að moða nema því sem það fær frá tryggingastofnun ríkisins og mér finnst þetta kannski ekki vera hægt að setja mikla peninga í þróunaraðstoð á meðan við búum svona að okkar fólki hér heima varðandi keflavíkurflugvöll og það svæði er mengun þar en samkvæmt samningunum sem voru gerðir við herinn á sínum tíma nítján hundruð fimmtíu og tvö skilst mér að herinn geti farið án þess að taka til eftir sig á keflavíkurflugvallarsvæðinu sem þeir voru með og notuðu eða svæðinu sem varnarmáladeild var með þá er ekkert óeðlilegt að maður spyrji hvað ætla íslensk stjórnvöld að gera í þeim efnum á þetta að fá að vera þarna áfram óbreytt eða verður ekki að fara í mikla vinnu við að hreinsa upp þessa mengun og þegar það er jafnvel farið að tala um að byggja á þessum svæðum sem heræfingar voru hér á á árum áður þá náttúrlega hlýtur það að vera spurning hvort það þurfi ekki að gera stórátak í að hreinsa upp þessa mengun sem er þarna á svæðinu síðan er náttúrlega forvitnilegt og það er kostnaður utanríkisráðuneytisins á ýmsum sviðum það er til dæmis hvað eru margir sendiherrar hjá íslensku utanríkisþjónustunni hvað eru mörg sendiráð og hvað eru margir sendiherrar sem hafa ekki sendiráð eru að vinna hérna í utanríkisþjónustunni en er búið samt að skipa sem sendiherra en þeir hafa ekki sendiráð það eru svona spurningar sem auðvitað brenna á manni og manni finnst bruðlið í kringum

væri hægt að skera verulega niður bæði í sendiráðum og sendiherrum við þurfum ekki alla þessa sendiherra þetta hefur verið svona geymslustöð fyrir útbrunna pólitíkusa sem ekki hafa treyst sér til þess að fara á almennan vinnumarkað og þar af leiðandi hefur það verið svona bónus hjá þeim að komast í þá stöðu að vera sendiherrar þetta er auðvitað ekki hlutur sem er hægt svo auðveldlega að sætta sig við og maður skilur ekki af hverju íslenskur almenningur á að vera að borga þetta bruðl ingibjörg sólrún hæstvirts utanríkisráðherra kom hér upp og gerði grein fyrir að það væri vinna varðandi samstarf við grænlendinga í gangi og ég fagna því og ég fagna því að við skulum eiga möguleika á því að gera einhverja samstarfssamninga við þá og vonandi getur það leitt til þess að við gætum hugsanlega fengið veiðirétt eða nýtingu á einhverjum afla eða fiskveiðum við grænland og aðstoða þá á ýmsum sviðum við að nýta sín fiskimið sem þeir gera ekki sjálfir nema að litlum hluta meðal annars eru þeir með mikinn og stóran samning við e s b sem er nú reyndar nýtt af íslenskum fyrirtækjum með búsetu í þýskalandi og annars staðar í evrópu en það er auðvitað mjög þarft fyrir okkur að kanna alla möguleika á því hvort við getum ekki aukið og bætt þetta samstarf við grænlendingana því að þeir eru þrátt fyrir allt okkar næstu nágrannar þó að sárafáir íslendingar hafi séð sér fært að heimsækja grænlendinga sem ég held að væri mjög gott fyrir íslendinga að gera í auknum mæli að lokum vil ég segja að aðildarumsókn okkar að öryggisráðinu og barátta fyrir því að fá að fara í öryggisráðið er náttúrlega dæmi um ekkert annað en bruðl og vitleysu